Madame la Présidente, Madame la Commissaire, la faillite de Thomas Cook procède bien sûr d'erreurs de gestion, d'une croissance externe mal maîtrisée, mais surtout de l'impossibilité de partir vers l'économie numérique de manière correcte pour une société de services, qui plus est, au moment où les clients changent leurs habitudes et procèdent maintenant à des consultations directes, à des vols secs, à des prestations sèches sur le plan de l'hôtellerie et des loisirs. Il y a donc une transformation de l'économie numérique derrière cette faillite que nous devrions considérer.

Enfin, pour un secteur économique inscrit dans les traités qui pèse 10 du produit intérieur brut de l'Union, qui est un structurant essentiel de nombreuses régions périphériques fragiles, peut on admettre qu'il ne dispose d'aucun budget, d'aucune ligne budgétaire dans l'Union et qu'il soit en permanence le parent pauvre de nos travaux parlementaires?